Samo se torej iskreno in resnično veselim uspeha današnjega, naših mladih hokejistov, kar je seveda še en razlog več za to, da v tej hiši storimo čim več, da bodo mladi športniki se lahko razvijali in tudi v članskih kategorijah dosegali velike uspehe. Imel sem občutek, ko sem poslušal stališča poslanskih skupin, in saj hočeš, denarja je dovolj, država ogromno namenja za šport, potem da obstoječe olajšave niso v celoti izkoriščene in podobne stvari. Ampak kdorkoli, jaz sem imel to priliko voditi neko lokalno športno društvo, zagotovo je v tej hiši tudi še kdo, ki je vodil kakšno lokalno športno društvo ali klub, in vedno ena in ista zgodba - "fehtanje" za denar. Vedno pisanje prošenj, donatorskih in drugih, če lahko podjetja in drugi dobrotniki prispevajo denar za to, da se organizirajo športne prireditve in tekmovanja, niti ne za gradnjo infrastrukture. Marsikdo bo lahko rekel, ja, morda je gradnja infrastrukture v Sloveniji kar dobro urejena, ker to delajo občine. Se celo morda strinjam s tem. Imajo pa društva težek problem, kako to stvar sfinancirati in to, tisti, ki govorite, da je denarja dovolj, enostavno nimate stika z realnostjo. Pojdite si malo pogledat na teren, vprašajte par društev. Ne, morda samo na naše naslove prihajajo prošnje za donacije različnim društvom ob organizaciji različnih tekmovanj. To so dejstva. Nekateri športi so zelo dragi. Slovenija je bila nekoč zelo dobra v zimskih športih, pa vprašajte starše, kako drago je danes, da nekdo tekmuje v alpskih disciplinah. Vprašajte jih. So nekateri športi, kot je hokej, kjer smo bili v preteklosti in smo še danes zelo dobri, pa so prav tako zelo zahtevni z infrastrukturnega vidika, ker zahtevajo ledene dvorane in podobne stvari. Meni in vsem v Novi Sloveniji je jasno, da država nima denarja, da vsem, tako, deli denar in ga daje. Ko smo večkrat s tiste leve strani obtoženi, hočeš, da dajemo predloge, zakonske, ki naj bi imeli velike finančne posledice, danes prihajamo z zakonom, kjer dobesedno pričakujemo od gospodarstva, da nekaj da športu, in to želimo narediti na davčno zanimiv način, pa je spet problem, so spet težave. Mi si želimo, da ustvarimo pogoje, da bo resnično gospodarstvo lahko, torej, doniralo in podpiralo šport. Športne panoge in športniki, ki so vseslovensko prepoznavni nimajo večjih težav, ker dobivajo kar v redu sponzorske pogodbe, vsaj nekateri. Problem pa je z manjšimi športnimi klubi v drugi, tretji in četrti in še kateri ligi, problem je s športnimi kategorijami in panogami, ki niso medijsko vsesplošno zanimive in to so področja, ki krvavo potrebujejo denar, in tem področjem želimo zagotoviti denar ne od države, od gospodarstva. Tisto, kar je govorilo Ministrstvo za finance, da koliko že oni so rekli, da štirinajst odstotkov davčnih zavezancev zgolj koristi sedanje davčne olajšave. Spet tisto, kar govorijo gospodarstveniki in podjetniki na terenu. Oni na ministrstvu tolmačijo to tako, češ, saj osemdeset odstotkov vseh podjetij, te davčne olajšave sploh ne koristi. A veste, koliko gospodarstvenikov in podjetnikov je reklo, če bi se nam splačalo v te stvari vlagati, bi vlagali, če le lahko. Tako je pa zakonodaja z vidika donacij tako nevzpodbudna, da se nam enostavno te stvari ne splača početi. In zdaj bom prišel na eno zelo tako stvar, kjer je potrebno uporabljati malo zdravo kmečko pamet. Kdo lahko donira in pomaga športu od gospodarstva? Ja tisti, ki imajo denar, tisti, ki imajo neki dobiček. In jasno je, da bojo oni izbrali, komu bojo dali denar. Jaz ne vem, kaj to moti Levico. Da bo potem se podjetje samo lahko odločalo, komu bo doniralo denar. Tisti, ki imajo nekoliko več družbene zavesti, to počnejo že sedaj. Obstajajo pa tudi taki, ki bi počeli, pa potrebujejo nekoliko več davčne vzpodbude. In zdaj se mi zdi koalicija, če bi vsaj to poslušali, eno tudi pomembno zadevo pri tem predlogu. Da bi na takšen način s tem zakonom slovenskim podjetjem, ki imajo denar za pomoč športu omogočili, da bi se davčno optimizirali na način, da bi bilo to koristno za to našo družbo in za šport. Danes se slovenska podjetja hodijo davčno optimizirat na Ciper, v Luksemburg in še v nekatere druge države, kjer je davčna zakonodaja mnogo bolj ugodna. Zato da plačajo manj davka. Nihče jim tega ne more zameriti. Pač Poskušajo se davčno optimizirati. In ta naš predlog gre v smeri, da podjetjem ne bi bilo treba početi nekih težkih kolobocij in seliti svojih podjetij ali pa izpostav v Luksemburg, na Ciper in še kam drugam, ampak bi enostavno s tem, da pomagajo slovenskemu športu, da pomagajo mladim slovenskih športnikom. Na takšen način bi se lahko davčno optimizirali. A ni to pametno s koristnim? Da če že imamo podjetja, ki se selijo ven, zato da plačajo manj davka, a ne bi bilo bolj pametno uporabljati zdravo kmečko pamet in reči: "Bomo mi v Sloveniji naredili takšen sistem tukaj, da se boste lahko davčno optimizirali, ampak bo to koristno za našo družbo." Za Slovenijo, ne za Ciper, ne za Luksemburg, ampak za naše mlade slovenske športnike. Torej, od države zahtevamo zelo majhen napor. Od države zahtevamo zgolj to, da se delu davka odpove v zameno, da šport mnogo več dobi. Mogoče je treba stvari zelo konkretno in v številkah razložiti, da se bojo stvari zelo jasno razumele. Denimo, da ima neko uspešno podjetje danes v Sloveniji deset tisoč evrov dobička. Od teh deset tisoč evrov dobička bodo plačali devetnajstodstotni davek na dobiček. Pri deset tisoč evrov to znese tisoč devetsto evrov davka državi. Če uporabimo naš zakon, to pomeni, da če bi to podjetje, ki ima deset tisoč evrov dobička, tisoč evrov dalo športnemu klubu, bi ta športni klub dobil tisoč evrov pri davčnem obračunu, bi pa zaradi tega se podvojila, podvojil torej znesek, ki se mu zmanjša davčna osnova, to pomeni, da bi iz teh deset tisoč evrov, ki se obdavčuje, zaradi tega, ker je dal tisoč evrov, šli dva tisoč evrov navzdol in bi bil dobiček, ki je bil obdavčen, osem tisoč. In od teh osem tisoč dobička bi plačal devetnajstodstotni davek in to znese tisoč petsto dvajset. Razlika med prejšnjim tisoč devetsto in tem tisoč petsto dvajset, je reci in piši, tristo osemdeset evrov. Torej mi govorimo zelo konkretno, da če bi se država odpovedala tristo osemdesetim evrom davka, bi na drugi strani šport dobil tisoč evrov. Jaz upam, da tukaj vsi razumemo multiplikativne in pozitivne učinke. Namesto da država da tisoč evrov, je za njo mnogo ceneje in bolje, da reče: "Okej, ne vzamem tristo osemdeset evrov davka zato, da bo neki športni klub dobil tisoč evrov." To je neka poanta sodelovanja med gospodarstvom in med državo, ki državi ne povzroča velikih stroškov, lahko pa bistveno pripomore športu. In na takšen način naj tiste, ki vas skrbijo te finančne posledice te naše zakonodaje, verjemite mi, da bi s tem, ko bi se nateklo mnogo več denarja v športne klube, seveda to tudi na nek način povečalo potrošnjo, a hkrati bi pa tudi zahteve države, torej zahteve športnih klubov do države bile manjše. Eno stvar moram še pokomentirati in to je, ko nekateri očitate, zakaj samo šport, zakaj ne druga področja. Zato ker smo ocenili, da je šport ena izmed panog, ki potrebuje posebno pozornost in pomoč in še enkrat, zatoga ker smo, ker tega ne moreš vsesplošno uveljavljati, ampak moraš po panogah, ker moraš uvesti varovalke. Ker če bi mi to vsesplošno predlagali, potem bi nam lahko kdo upravičeno očital, da bi neko podjetje, ki bi se želelo davčno optimizirati, enostavno si ustanovilo neki športni klub, kamor bi prenakazovalo denar zaradi tega, da bi si svoje davke zmanjševalo. Mi si tega ne želimo. Zaradi tega smo v zakonu napisali zelo jasno varovalke, katerim športnim klubom in društvom gre lahko ta denar. Tistim, ki delujejo v javnem interesu, ki izvajajo javni ali državni program športa ali pa program športa fundacije za šport. In še to, ta denar ne more biti uporabljan za plače športnih funkcionarjev, ampak za to, da se gradijo igrišča, torej ali športna infrastruktura in na drugi strani za organizacijo športnih prireditev, ki so včasih zelo draga, zlasti če gre za evropski ali celo svetovni rang. Zato smo se lotili samo športa, ker smo zelo jasno tudi v sodelovanju z Olimpijskim komitejem Slovenije predvideli vse varovalke, da se ta zakon ne bi zlorabljal. Absolutno bo pa Nova Slovenija podprla tudi s strani koalicije ali kogarkoli drugega predlagan zakon, ki bo to isto počel na kakšnem drugem področju in bomo podobne varovalke uvedli, ne, da se to ne bo zlorabljalo. Vsekakor podpiramo pristop, kjer se država nekemu manjšemu deležu denarja odpove zaradi tega, da ljudje, društva in podobne organizacije dobijo denar, da lahko delujejo. Torej nimamo pristopa kot Levica, ker je potrebno vse na polno obdavčiti zaradi tega, da potem vsem lahko iz proračuna delimo, ampak obratno, bolj da kakšni stvari se država odpove, da lahko gospodarstvo tudi tem področjem denar da. Včasih je, ne vem, tisti, ki te seje spremljajo, si najbrž mislijo, pa to je neverjetno, ej, kako koalicija šestih strank išče razloge, da ne podpre opozicijskih zakonov. Stvari so res neverjetne. Jaz mislim, da bi bili do nas in tudi do ljudi bolj pošteni, če bi enostavno rekli, da bi eden v imenu vaše koalicije šestih prišel za govornico in rekel, imamo samo en problem, ta problem je, da je predlagatelj opozicija. Dokler bo predlagatelj opozicija, zakon nima podpore. Pika. V petnajstih sekundah vsi vemo, koliko je ura in kakšna je situacija, in zadeva bi bila rešena. In je včasih smešno poslušati vse vaše razloge, zakaj vse temu zakonu nasprotujete. Ljudje tega ne vedo, da imate vi možnost kot koalicija v nadaljnjih obravnavah te zakone prilagoditi z amandmaji po vaših željah, po vaših okvirih, ga dopolniti, ampak nočete tega, si ne želite nekega resnega dialoga. Pač, če je predlagatelj opozicija, je to za vas problem. SD pravi, da ni dodelan ta zakon. Se ga lahko dodela. Z amandmaji, brez problema. Opozarjajo na napako, da je predvidena veljavnost s prvim prvim dva devetnajst. To je najbolj enostaven in najlažji amandma, da se ta napaka odpravi, ki jo priznavamo, da smo jo storili. Nimamo problema s tem, da napake priznam. Levica pravi, da bomo arbitrarno posegali v neki davčni sistem. Ja, prosim vas, no. Arbitrarno bomo posegali, ker oni arbitrarno posegajo v številna druga področja, je pa to v redu. Tukaj bi pa res pričakoval malo več intelektualne konsistentnosti in pravičnosti pri takih obrazložitvah. Potem jih skrbi zgornja meja donacije. Ja, glejte - vsako podjetje bo doniralo toliko, kolikor zmore. Toliko, kolikor ima denarja na razpolago. Najverjetneje se pa pogovarjamo o količini dobička, ki ga ima. Najverjetneje ne bo donirala nekaj, kar bi povzročalo minus v podjetju, ampak če se ustvari nek dobiček, ki ga lahko koristno družbeno porabi, bo to stvar donirala. Preferenčna obravnava športnih panog. Ja - logično. Če sem jaz podjetnik, če imam jaz deset tisoč evrov dobička in če želim nekomu dati dva tisoč evrov, bom seveda jaz odločil, komu bom to dal. Meni se zdi to neka zdrava kmečka logika. In težko razumem, da je to problem. Da je to sploh problem. Želim si, ne - pa najbrž so to sanje, ki jih lahko pišem Božičku - da bi vendarle v potem dvorani včasih se drug drugega poslušali in našli neke kompromisne, skupne rešitve, da se stvari premaknejo naprej. Ker resnično težko je poslušati argumentacijo, ki nima nobene zveze z realnim življenjem, ne, kot sem rekel - kdorkoli je vodil društva, pozna situacijo. Ve, kakšne so razmere v športu. In da na takšen način lahko najlaže - najbolj obremenjujoče podpiramo šport. In tukaj bi bilo nekaj konkretnega narejenega za to, da bodo naši športniki v prihodnosti še naprej nas razveseljevali, nas povezovali in tudi na neki način promovirali Slovenijo.